Súčasťou procedúry a prevencií náprave makroekonomických nerovnováh má byť aj mechanizmus varovania členských štátov, ktoré vykazujú vysoký deficit alebo prebytok bežného účtu. Základným predpokladom pre výkon dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami má byť aj hodnotiaca tabuľka obsahujúca potrebné údaje o hospodárskom riadení štátov. Vzhľadom na závažnosť rozhodnutí, ktoré budú rezultovať z údajov zachytených v hodnotiacej správe, je dôležité, aby všetky zaznamenané štatistické údaje boli objektívne a poskytovali potrebnú výpovednú hodnotu. Preto som presvedčený, že je nesmierne dôležité zvoliť takú metodiku zberu vstupných údajov pre hodnotiacu tabuľku, ktorá neumožní ich kreatívne modifikovanie v procese zberu, aby Komisia disponovala korektnými a objektívnymi podkladmi pre svoju prácu.